To dobry krok w kierunku ochrony klimatu, ale też całkiem nowa rzeczywistość i reguły, według których poszczególne gospodarki będą mogły kalkulować koszty prowadzenia polityki klimatycznej i energetycznej oraz całej gospodarki.

Przyjmuję to z dużym zadowoleniem, bowiem dekarbonizacja gospodarki nie musi oznaczać niskich emisji, czyli efektu, który chcemy osiągnąć.